Myślę, że dumna może być i Polska, i Szwecja, i cała Unia Europejska, bo to jest krok w dobrym kierunku.

To są ludzie, którzy też marzą i o rozwoju gospodarczym swoich państw w czym możemy pomóc i o stabilizacji politycznej, i o demokracji, i o bezpieczeństwie wreszcie.